Jaz bi mogoče samo tukaj še dodala, kar se tiče invalidov tretje kategorije, ki ki jih omenjate, v višini, ki prejemajo, denarni znesek v višini dvesto oseminsedemdeset evrov in ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti, so tudi upravičeni do denarne socialne pomoči, ne pa tudi seveda do varstvenega dodatka, ker niso trajno nezmožni za delo. Razen v primeru, če se štejejo za trajno nezaposljive osebe, to je v primeru, če odločbo izda zavod za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma do drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov. Vsi ti ostali pa seveda so upravičeni do, denarne socialne pomoči, v kolikor, si materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Hvala.